Sie sehen an der großen Freude der EVP ED Fraktion über meine Wortmeldung, wie schön das jetzt bei unserer Abstimmung war.

Aber Sie sehen an der Reaktion der Europäischen Volkspartei, dass doch einige Aufregung herrscht. Wir danken dafür, dass Sie bei der Schließung der Steueroasen und der Solidarität mit den Mitgliedstaaten mit uns gestimmt haben.